Pozycja Gruzji poprawiła się praktycznie we wszystkich rankingach zarówno w odniesieniu do wolności mediów, internetu, przestrzegania prawa, jakości zarządzania praw obywatelskich.

Faktem jest także, że proeuropejskie i prodemokratyczne nastroje i partie polityczne mogą być zagrożone przez rosnące w siłę populistyczne, antyeuropejskie ugrupowania. Siła partii populistycznych bierze się nie tyle z uwodzącej wyborców propozycji programowej, ile z błędów elit rządzących, obecnych i poprzednich, rozczarowania ich postawami ujawnionymi w skandalach podsłuchowych. Sprzeciw wobec rządzących budzą też brutalne metody rozprawiania się z polityczną opozycją i opozycyjnymi mediami jak to miało ostatnio miejsce w przypadku telewizji Rustavi 2. Nakładające się na to problemy z separatystycznymi prowincjami Abchazją, Osetią Południową wywołują niepokój, czy Gruzji uda się utrzymać zachodni kurs oraz tempo rozwoju demokracji i gospodarki. W tym kontekście chciałabym zwrócić uwagę na kwestię wiz, które są negocjowane między właściwymi urzędami Gruzji i Unii Europejskiej. Bezwizowy ruch między Gruzją a Unią byłby korzystny dla obu stron nie tylko z powodów politycznych, ale też ekonomicznych i w kontekście rozwoju procesu bolońskiego, który Gruzja realizuje w sposób wzorcowy. Gruzja potrzebuje też większej aktywności Unii na polu medialnym i w zakresie public relations, tak aby rosyjska propaganda nie miała tak łatwego pola do działania. Potrzebna jest współpraca ze środowiskiem mediów, pomoc w rozwijaniu warsztatu dziennikarskiego, ale też dostarczanie informacji, aby zarówno politycy, jak i wyborcy mogli budować swoje opinie w oparciu o szerokie i wiarygodne spektrum faktów i opinii. Pytanie do pani przedstawiciel, do pana komisarza w tym momencie, o postęp w negocjacjach wizowych czy mamy szansę, czy jest jakaś szansa na bliski finał, pozytywny finał, i czy planujemy projekty medialne, czy będą one realizowane w Gruzji?